Marea majoritate a cetățenilor din Eritreea aflați acum în deșertul Sinai au fugit din calea unui regim opresiv, astfel încât ar trebui să fie considerați refugiați conform standardelor ONU. De aceea, cred că trebuie să insistăm ca Egiptul să își respecte obligațiile internaționale de a le asigura asistență. Dar cele mai îngrijorătoare cred că sunt tratamentele inumane la care sunt supuși acești migranți, ținuți ostatici în deșert în așteptarea răscumpărării. În special violurile reclamate de zecile de femei sunt revoltătoare și ar trebui să mobilizeze comunitatea internațională. De asemenea, ia proporții îngrijorătoare traficul de persoane din Africa. Zeci de migranți au fost uciși de forțele de securitate egiptene în ultimii ani în timp ce încercau să treacă ilegal în Israel. Cred că traficul de ființe din zonă trebuie combătut cu alte metode și consider necesar accesul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în vederea asigurării unei asistențe vitale pentru acești oameni.